ale przede wszystkim pobudzaniu inwestycji, konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Te narzędzia już istnieją, wystarczy wymienić chociażby fundusze strukturalne, 7. program ramowy, program na rzecz konkurencyjności i innowacji czy program Uczenie się przez całe życie. Ich realizacja służy nie tylko samym beneficjentom, ale pomaga całej Unii Europejskiej sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą XXI wiek, zwłaszcza tym związanym z globalną konkurencją oraz utrzymaniem i tworzeniem miejsc pracy. Dlatego, moim zdaniem, powinniśmy zagwarantować odpowiedni poziom wydatków w przyszłorocznym budżecie, który przede wszystkim pozwoli na spełnienie podjętych już w przeszłości zobowiązań i wspomoże proces wychodzenia z kryzysu gospodarczego.